Señora Presidenta, en primer lugar, señora Ashton, yo quisiera agradecerle sus palabras sobre la arbitraria e ilegal expropiación sufrida por la empresa Repsol en Argentina. Es una medida contraria al Derecho internacional y al principio de seguridad jurídica que a todos los europeos nos afecta.

Los artículos 3 y 21 del Tratado de la Unión ponen de manifiesto muy claramente la gran importancia que los derechos humanos ocupan en las relaciones exteriores de la Unión Europea. Esto es así porque el Estado de Derecho, los derechos humanos, son partes constitutivas por así decirlo de esta Unión Europea y de sus Estados miembros pero también porque, en el mundo de hoy, la comunidad internacional en su conjunto considera que los derechos humanos son universales e indivisibles cuya defensa ya no puede obstaculizarse con el viejo principio de la no injerencia en asuntos internos. El informe que mañana votaremos pone de manifiesto la importancia que el Parlamento Europeo asigna a los derechos humanos

El respeto de los derechos humanos, Señorías, es un tema de gran actualidad. Ahí está una institución tan novedosa, con la responsabilidad de proteger, vinculada a los derechos humanos, y ahí están los cambios y revoluciones árabes que estallaron el año pasado, uno de cuyos objetivos más importantes ha sido el rescate de la dignidad del ser humano y el respeto de los derechos humanos. Todos debemos esforzarnos el Parlamento, la Comisión, el Consejo señora Ashton, por que estos procesos políticos consoliden las nobles aspiraciones para las que se abrieron, y que no se pongan en peligro esas aspiraciones de libertad, pluralismo, tolerancia y respeto de las minorías.